Dass das eine internationale Konvention ist, ist richtig, Herr Kollege! Und es gibt auch die internationale Rechtsbasis. Aber deswegen ist es ja umso mehr die Pflicht und das Recht der internationalen Gemeinschaft, die Vernichtung dieser Massenvernichtungswaffen in Syrien durchzusetzen.